Entre 1,2 et 1,5 million de victimes, un génocide que les autorités turques n'ont jamais reconnu, dont la reconnaissance par d'autres États a été qualifiée par Erdoğan de plus grande insulte qui soit.

Une histoire qu'Erdoğan voudrait pourtant réécrire puisque toutes ses manœuvres convergent vers un seul but reconstituer l'Empire ottoman, retrouver le rôle de leader du monde islamique sunnite, qu'avait la Turquie au temps du califat. Un projet qu'il assume, y compris dans ses vidéos officielles de propagande des actions militaires en Syrie et en Libye, la proximité, à peine dissimulée, avec l'État islamique, l'orchestration d'une véritable invasion migratoire en Grèce, la destruction des églises en Anatolie, les pirateries sur les ressources chypriotes en Méditerranée, la transformation de la basilique Sainte Sophie en mosquée et maintenant l'incursion sur le territoire arménien, le plus vieux pays chrétien du monde. Tous les actes d'Erdoğan signent cette inspiration néo ottomane et pendant ce temps, le Conseil a un goût prononcé pour la litote. Dans ses conclusions du 2 octobre, il annonce condamner fermement les violations des droits souverains de la République de Chypre, qui doivent cesser. Mais cela fait 50 ans que ça dure, 50 ans que la Turquie occupe la moitié du territoire d'un État membre, et vous persistez à vouloir, je cite, un dialogue de bonne foi. Des mesures de rétorsion auraient pu être prises sur l'argent du processus d'adhésion, sur les financements de la BEI, sur la sécurisation nécessaire des frontières de la Grèce et de la Bulgarie, sur la suspension de l'union douanière, qui permet à la Turquie de faire 40 de son commerce extérieur avec l'Union européenne.

Rien! L'Europe a peur de la Turquie et la réponse est tragique, le Conseil a une nouvelle fois cédé à ce racket permanent, il nous rappelle Balzac, disant que la résignation est un suicide quotidien. Si les nations d'Europe sont incapables de lui opposer une réponse à la hauteur de l'enjeu, Erdoğan pourrait réussir demain à accomplir son rêve impérialiste et islamiste, pendant qu'une fois de plus ici à Bruxelles, on discute du sexe des anges.